Madame la Présidente, l'Union européenne a perdu la confiance des peuples.

C'est pourquoi ils sont en train d'imaginer un système électoral susceptible de fausser les résultats en leur faveur. Leur idée soutenue par Emmanuel Macron est de créer, à côté des listes nationales, des listes transnationales qui seraient soumises au vote de l'ensemble des Européens. Des candidats français en difficulté dans leur pays pourraient ainsi se faire élire par les électeurs des autres États européens. C'est une véritable bouée de sauvetage pour les Verts, qui ont quasiment disparu de la scène politique française. Il suffisait d'y penser puisque le peuple français vote mal, l'eurocratie change le peuple. Le subterfuge est scandaleux. Toute honte bue, l'Union tente une fois de plus de contourner les résultats du suffrage universel comme elle l'a déjà fait pour anéantir le référendum français de